Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami je odločanje o novem ministru za kulturo, kandidatu Socialnih demokratov, dozdajšnjemu direktorju Delavskega doma Trbovlje, magistru Zoranu Pozniču. Verjamem, tako mi je tudi zagotovil, da se zaveda zahtevnosti izzivov, ki ga čakajo, tudi ali še zlasti pa v pričakovanem in pričakovano odmevnem govoru na predvečer kulturnega praznika. In tudi po nizu zdaj že ponarodelih očitkov o kulturi, potisnjeni malo v stran. Deležna jih je prav vsaka vlada in tudi tokratne seveda niso zaobšli, pa čeprav je v rebalansu proračuna kulturi namenila dodatnih trideset milijonov evrov in čeprav je kulturni proračun finančno najmočnejši po letu dva tisoč dvanajst. Ampak razumem, tak besednjak je pač modern, vendar ne nujno tudi moder. Neznosna lahkost kritike drugih namreč pogosto megli ali celo povsem zamegli samorefleksijo. Ne bom nadaljeval, da ne bi moj govor zasenčil kandidata, kot se je ob neki drugi priložnosti zgodilo nedavno. Ne skrivam, da od Zorana Pozniča, ki se je več kot desetletje kalil v vodenju, pričakujem veliko. Samo namreč resor kulture v nasprotju z mnogimi razumem kot enakovrednega, kot področje, ki po svoji ambicioznosti nikakor ne bi smelo zaostajati, prej nasprotno. Pa to ni politična floskula. Zato čakam rešitve, čakam zakone ali, če hočete, lex kulturni evro, lex mediji, nov nacionalni program za kulturo, če jih namerno omenim zgolj nekaj. Skratka, čakam zagon in predloge, kako do nujnega preboja. Nočem odkimavanja in pojasnil, zakaj ne gre oziroma ni izvedljivo. In tega tudi nočem od zaposlenih na Maistrovi deset. Povedanega o odnosih na ministrstvu danes ne bom ponavljal. Izrekam le pričakovanje, da bodo ti odnosi ministrstvu primerni. Hkrati želim verjeti, da so se zaposleni v minulih dneh vsaj malo zazrli vase. Zazrli vsaj toliko, da bo prednost pred pritoževanjem imelo delo in da bo zgodbe o skrhanem zaupanju zamenjala prizadevnost, saj ste odrasli, bodite vendar ljudje in to kulturni. Počasi namreč že težko verjamem, da je izvor nezaupanja, nelagodja ali, če hočete, medsebojne nestrpnosti kriv vsakokratni minister ali ministrica. Zoran Poznič si, kot pravi, želi širokega sodelovanja z akterji vseh področij kulture. Jaz si želim, da bi mu dali priložnost. Ne zaradi njega, pač pa zaradi kulture, zaradi vsega, k ureditvi česar tudi to vlado nenehno pozivajo oziroma pozivate. Za kulturo gre, zato je čas, da se umaknejo tudi vsi anonimni ali samozanikani krogi, da ne rečem lobiji, ki se v želji po denarju in vplivu gnetejo okoli Maistrove. Ni vse zlato in umetnost, kar se sveti. Priložnost kandidatu morate sicer dati najprej vi, spoštovane poslanke in poslanci. S tem pa odpiram, verjamem, pestro razpravo. Kandidatu, ki verjamem, da bo potrjen, pa želim tudi uspešno delo.